Señor Presidente, permítame lamentar, en primer lugar, la ausencia del señor Draghi, pero también en su defensa hay que decir que este debate estaba previsto a las cinco y media de la tarde y ha empezado con más de una hora de retraso. Y me consta que el Presidente estaba aquí al lado esperando a que empezara el debate. Por lo tanto, creo que es importante y pido a la Presidencia que haga una reflexión sobre los continuos retrasos en los debates parlamentarios. Quiero reiterar mi bienvenida a las medidas anunciadas el pasado mes de enero por el Banco Central Europeo, y espero que esas medidas tengan un impacto directo en que el crédito fluya a las pequeñas y medianas empresas y familias que, sin duda alguna, son los motores del crecimiento y de la creación de empleo en la zona del euro.

Me gustaría destacar, ya que no lo he dicho en mi primera intervención, el esfuerzo que ha hecho el Banco Central Europeo en la publicación de las actas de sus reuniones, un esfuerzo por dotar de mayor transparencia al Banco Central Europeo. Y, obviamente, quisiera también destacar el papel que el Parlamento Europeo ha tenido en esta cuestión. Por último, me gustaría, también, enfatizar la importancia de seguir avanzando en la tan ansiada y necesaria unión económica, unión fiscal y, en definitiva, unión política. Porque, si no seguimos avanzando, seguiremos todavía siendo frágiles y débiles con las próximas crisis económicas que nos puedan asolar.